er svo með leyfi forseta eru gerðar einhverjar athuganir á heilsufari erlendra ríkisborgara sem koma hingað til lands til dvalar um lengri tíma ef svo er hvaða athuganir eru gerðar mér leikur svolítill hugur á að fá að vita þetta vegna þess að ég hygg að það sé bæði sjálfsagt og eðlilegt að það sé grennslast fyrir um það hér á þessum vettvangi það er á hinu háa alþingi hvernig þessum málum er háttað ég hef verið að skoða þessi mál og ég mælist til þess að hæstvirtur heilbrigðisráðherra geri það einnig til að mynda fari á leitarvélar helstu fjölmiðla í kringum okkur og slái inn orðið tuberku lesi og lesi þá fréttir til að mynda í norskum fjölmiðlum en líka í breskum fjölmiðlum um einmitt til að mynda vágestinn berkla sem er sjúkdómur sem okkur íslendingum tókst sem betur fer að útrýma á sínum koma þá kemur það meðal annars fram að berklar eru því miður vandamál í löndum til að mynda í evrópu til að mynda í norðvestur rússlandi til að mynda í austur evrópu og það hafa komið fram tilfelli f berklum þar sem bakterían hefur myndað til að mynda ónæmi gegn ýmsum þeim lyfjum sem eru notuð í baráttunni við þennan sjúkdóm þetta eru bara þær staðreyndir sem blasa við okkur það er alveg óþarfi fyrir framsóknarflokkinn að ætla að reyna að snúa út úr umræðunni og tala um spurningar varðandi þetta því þetta eru staðreyndir að þær snúist um mannfyrirlitningu eða hatur á fólki það er náttúrlega alveg út í hött ég vil til að mynda líka benda á grein sem birt var í sé blaðinu nýjasta tölublaði grein eftir helga hróðmarsson þar sem segir meðal annars með leyfi forseta af um þrjátíu þúsund innflytjendum hér á landi hafa um þriðjungur eða tíu þúsund manns berklabakteríuna í sér ég reikna með því að þetta sé satt að minnsta kosti stendur þetta í blaði síbs og síbs eru mjög merk samtök sem ég vona að hæstvirtur heilbrigðisráðherra kannist við samtök sem á sínum tíma voru stofnuð til að berjast við þennan mikla vágest þannig að mér þætti ágætt að fá að heyra um það eitthvað vitrænt frá hæstvirtum ráðherra um það hvað er gert í þessum efnum ég get til að mynda bent á að víða í nágrannalöndunum eru reglur um það að fólk skuli fara í skoðun til að mynda í noregi og það getur hæstvirtur ráðherra fræðst um á aftenpostenno að allir innflytjendur til noregs þurfa að undirgangast nákvæma læknisskoðun og sérstaklega próf gegn berklum í bandaríkjunum er það þannig að fólk þarf að skila inn bæði hreinu heilbrigðisvottorði og líka hreinan sakaferil þegar það sækir um atvinnu eða búsetu og atvinnuleyfi í því landi og það land hefur oft verið talið mikið fyrirmyndarríki af hálfu þeirrar ríkisstjórnar sem hér situr en það verður spennandi að heyra nokkur orð frá hæstvirtum ráðherra um þessi mál